Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 2014 è stato un anno particolarmente difficile per i rifugiati palestinesi che continuano a soffrire sotto l'occupazione e continuano a essere derubati delle proprie case, della propria quotidianità e, in molti casi, delle loro stesse vite. L'ultimo anno di conflitto, poi, ha distrutto l'economia di Gaza, già di per sé indebolita da anni di blocco. In un contesto così disperato l'UNRWA è stata costretta a sospendere il suo programma di assistenza in denaro e le conseguenze di questa interruzione potrebbero essere drammatiche. Infatti, l'UNRWA è l'unico elemento di stabilità in un contesto politico e di sicurezza estremamente precario. Ritengo che l'Unione europea debba richiamare la comunità internazionale alle responsabilità di garantire che gli immediati bisogni umanitari di questa comunità impoverita vengano soddisfatti. Mi riferisco in particolare allo stanziamento di 100 milioni del primo trimestre di quest'anno, per consentire alle famiglie che hanno subito danni minori di riparare le loro case e fornire sussidi all'affitto.